Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez ce soir une incroyable capacité à nous raconter un conte de fées. Après des mois de discussions sur la relance de ces négociations, enfin on arrive à dire que c'est un accord de libre échange que nous passons avec les États Unis.

Il continue de menacer l'ordre multilatéral international. Et puis vous nous dites nous avons été les bons élèves de la déclaration de juillet.

Nous avons en six mois car nous sommes de très bons élèves doublé nos importations de soja transgénique américain.

Avec le Canada, c'était sur les carburants issus des sables bitumineux, là, c'est sur le soja.

Alors, franchement, négocier avec Trump, négocier dans ces conditions, négocier contre le climat, contre notre souveraineté alimentaire, c'est du n'importe quoi, il faut que ça s'arrête!